Již dříve přijatá směrnice o audiovizuálních službách zlepšuje spolupráci dozorových orgánů a poskytuje vysokou ochranu dětí před nevhodnými pořady a reklamou. Ale členské státy nejsou disciplinované v její implementaci, např. v mé zemi platí teprve od června. Dále máme nedokončenou harmonizaci autorského práva. Potřebujeme jak zjednodušení nabývání přeshraničních licencí pro audiovizuální díla od kolektivních správců, tak i uvolnění archivu audiovizuálních děl kvůli nevyjasněným autorským právům u tzv.

Ověřila jsem si, že Komise příští rok předloží novou legislativu, ale chce ji omezit jen na hudební díla, nikoli na díla audiovizuální. Obracím se tedy teď na Komisi, zda by sdělila, zda tuto zásadní chybu napraví, či to budeme muset řešit my jako poslanci ve výborech.